Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt deșeurile cu potențialul cel mai rapid de creștere din Uniune, estimările pentru 2020 ajungând la 12,3 milioane de tone. Salut reformarea Directivei privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și subliniez necesitatea investițiilor în reciclarea materiilor prime și a pământurilor rare, întrucât mineritul, rafinarea și reciclarea pământurilor rare au consecințe grave asupra mediului dacă nu sunt gestionate corespunzător. Prin tratarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice fără respectarea procedurilor adecvate, se produc daune asupra mediului, în special prin eliberarea de metale grele, precum mercurul din lămpile fluorescente compacte și din ecranele plate și plumbul din televizoare. Conform Comisiei, oficial doar 33 din deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt colectate separat, fiind posibil ca o mare parte din acestea, colectate și nedeclarate, să fie tratate în Uniune fără protejarea corespunzătoare a mediului sau expediate ilegal în țări în curs de dezvoltare, unde anumite materiale valoroase se reciclează într un mod periculos pentru sănătate și mediu sau se aruncă.